Ar jie neiškraipo sąžiningos konkurencijos ir ar taip elgdamiesi nesudarysime sąlygų precedentams ne tik transporto srityje, bet ir kitose ekonominės veiklos srityse. Rinkos skaidymas ir nesąžininga konkurencija iš tikrųjų kelia labai rimtą pavojų rytų Europos šalių vežėjams, tarp jų ir mano gimtosios Lietuvos. Nes jie tikrai negalės konkuruoti su Vokietijos nustatytais reikalavimais. Todėl gali atsitikti pats blogiausias variantas, mūsų vežėjai bankrutuos. Darbuotojai neteks darbo, neteks pajamų. Ir galiausiai visoje šitoje situacijoje turime atsižvelgti į pačius darbuotojus ir jų teises.